Domnule președinte, protejat de dorința Uniunii Europene de a avea cu orice preț un acord nuclear, regimul de la Teheran s a năpustit cu toată forța asupra propriului popor.

Cetățenii iranieni din 31 de provincii și 140 de orașe au fost pur și simplu zdrobiți de forța disproporționată cu care regimul a acționat împotriva lor. Conform Consiliului Național al Rezistenței din Iran, regimul a înfrânt Mișcarea Cetățenilor pentru Libertate cu o violență fără precedent.

Acum regimul caută și arestează participanții la demonstrații, în mod deosebit lideri locali. Noi, Uniunea Europeană, avem obligația să protestăm și să acționăm. Trebuie să recunosc și să recunoaștem că Uniunea Europeană, în relația cu Iranul, a devenit prizoniera tratatului nuclear.